Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, quand les discussions tournent trop à la passion, il est parfois bon d'avoir la lucidité et le courage de s'en tenir aux règles de droit et, finalement, cela peut être une solution. Alors permettez-moi juste une petite lecture du Journal officiel de l'Union européenne nous sommes le 12 novembre 2015 Puisqu'en vertu du droit international, le plateau du Golan et la Cisjordanie ne font pas partie du territoire israélien, l'indication produit en Israël est considérée comme fausse et susceptible d'induire en erreur au sens de la législation.